Hvala za besedo. Spoštovani minister za javno upravo, gospod Rudi Medved! Pred kratkim smo poslanci v državnem zboru sprejeli novelo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero smo na predlog Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti umaknili masovni avtomatični informativni izračun za letne pravice iz javnih sredstev. Za izračun se je po opravljenih testiranjih izkazalo, da je za informacijski sistem prevelik zalogaj in ne bi vzdržal povečane obremenitve zaradi hkratnega večjega števila elektronskih podatkovnih poizvedb. Testiranja so se izvedla po uveljavitvi novele iz leta dva tisoč sedemnajst. In naj naštejem še nekaj primerov. Leta dva tisoč deset je nastopil nov bolnišnični sistem v UKC, ki je povzročil kup preglavic. Verjetno se vsi še zelo dobro spomnimo tudi težav ob uvedbi e-napotnic in e-receptov, pa težave ob informatizaciji zemljiške knjige, rezultatov mature. Težave ob prehodu na nov informacijski sistem je imelo Ministrstvo za obrambo. Ob obravnavi priporočila državnemu zboru v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih sredstev je minister tako na matičnem delovnem telesu kot na izredni seji državnega zbora večkrat opozoril na problematiko v zvezi z informacijskimi sistemi in na vse težave, s katerimi se zaposleni soočajo na dnevni ravni. Tudi v akcijskem načrtu za pospešitev črpanja sredstev z dne šestega decembra letos je na to ponovno opozorjeno. Zato vas, spoštovani minister, sprašujem: Ali so bili v navedenih primerih pred uvedbo novega informacijskega sistema ali nadgradnjo obstoječega izvedeni pilotni projekti? Če ne, zakaj ne? Če so bili izvedeni, pa me zanima, v kakšni meri so se izkazali za učinkovite, da smo bili in smo še v nekaterih primerih kljub testiranju priča skoraj popolnemu kolapsu. Prav tako me zanima, glede na to, da težave z informacijskim sistemom v službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obstajajo že najmanj od leta dva tisoč šestnajst, ali ima Ministrstvo za javno upravo kot krovno ministrstvo v pripravi kakšne predloge za optimizacijo delovnih postopkov in s tem povezanih rešitev. Hvala.